Doszło do utworzenia w Mińsku Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Mamy do czynienia z pozytywnymi sygnałami dotyczącymi poszerzania się sfery wolności na Białorusi, takimi jak rejestracja ruchu obywatelskiego Aleksandra Milinkiewicza Za wolność, dopuszczenie do publikacji i rejestracji dwóch niezależnych gazet Narodnajej Woli oraz Naszej Niwy. Mam także na myśli wypowiedź ministra spraw zagranicznych Białorusi Siarhieja Martynaua dotyczącą pozytywnego stosunku Białorusi do udziału w unijnej inicjatywie partnerstwa wschodniego. Wreszcie chciałem także zwrócić uwagę na to, że władze Białorusi nie uznały samozwańczych deklaracji władz Południowej Osetii i Abchazji dotyczących państwowego charakteru tych struktur. To są dobre sygnały, które bez wątpienia wynikają także ze stosunku Unii Europejskiej do Białorusi. Oczywiście, o tym mówi projekt naszej rezolucji ciągle jeszcze mamy do czynienia na Białorusi z ograniczeniami praw człowieka, wolności osobistych. To nie jest liberalna demokracja w europejskim znaczeniu tego słowa. Zgadzam się całkowicie ze scenariuszem, który został dzisiaj przedstawiony przez panią komisarz Ferrero Waldner, o tym, że takie bezterminowe zniesienie sankcji może być możliwe, jeżeli Białoruś będzie poszerzała sferę wolności, sferę wolności obywatelskich oraz liberalizację swojej gospodarki.